virðulegi forseti góðir íslendingar það er stefna ríkisstjórnarinnar að á íslandi sé veitt heilbrigðisþjónusta á heimsmælikvarða hér hefur á undanförnum áratugum verið byggð upp heilbrigðisþjónusta sem við getum verið stolt af og stenst samanburð við það besta í þeim löndum bera við viljum bera okkur saman við umræðan um heilbrigðismálin einkennist stundum af neikvæðni og gagnrýni en þeir sem þurft hafa að reiða sig á þjónustu íslensku heilbrigðisþjónustunnar vita að hún er traust þar starfar einstaklega hæft fólk sem leggur líf sitt og sál í að veita umönnun og bót meina við vitum að þegar við stöndum frammi fyrir heilsubresti eða slysförum er líf og heilsa það sem skiptir einstaklinginn mestu máli mikilvægi heilbrigðisþjónustunnar endurspeglast ekki síst í forgangsröðun stjórnvalda þetta má sjá af því að til einskis annars málaflokks er varið meiri fjármunum

heilbrigðismál út frá forsendum heilsubrests umræða um heilbrigðisþjónustu snýst gjarnan um það hvernig best sé að bregðast við því sem afvega fer ég tel mikilvægt að við nálgumst heilbrigðisþjónustu ekki síður út frá forsendum heilbrigðis markmið okkar hlýtur að vera að auka heilbrigði þjóðarinnar og það að draga úr líkum á vanheilsu við lifum í breyttum heimi og stöndum frammi fyrir vandamálum og verkefnum sem ekki voru til staðar fyrir örfáum árum það er ekki svo ýkja langt síðan við vorum meðal fátækustu þjóða í dag telst ísland til þeirra landa þar sem þegnarnir búa við hvað best lífskjör næstum sjötíu prósent vinnuafls starfar við þjónustuiðnað í samanburði við tæplega fjörutíu prósent fyrir þrjátíu árum námstækifæri hafa stóraukist fjölskyldugerðin hefur að sama skapi tekið stórfelldum breytingum þessum þjóðfélagsbreytingum fylgja ný viðfangsefni en á sama tíma ný vandamál meðal annars aukin kyrrseta aukið áreiti aukinn kvíði og aukin streita þá hefur samverustundum barna og foreldra fækkað á undaförnum áratugum á sama tíma og breyttu þjóðfélagi fylgja aukin lífsgæði fleiri tækifæri og betri lífskjör verðum við jafnframt að horfast í augu við og taka á þeim fylgikvillum sem fylgja þessum breytingum ég nefni hreyfingarleysi offitu ungmenna er geta skapað stórkostlegt heilbrigðisvandamál fyrir einstaklinga síðar á lífsleiðinni ég nefni andlega vanlíðan samkvæmt alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er þunglyndi nú í öðru sæti yfir algengustu ástæður vinnutaps í aldurshópnum fimmtán til fjörutíu og fjögurra ára á vesturlöndum stofnunin áætlar að árið tvö þúsund tuttugu muni það sama gilda fyrir alla aldurshópa af báðum kynjum ekki þarf að fara í grafgötur með hversu alvarlegur kvilli þunglyndi er nauðsynlegt er að efla forvarnir á þessu sviði einn af ömurlegustu vágestum nútímans eru fíkniefnin í mörgum nágrannaríkjum okkar hefur neysla fíkniefna farið úr öllum böndum á undanförnum árum fíkniefnavandinn er þar orðið eitt stærsta heilbrigðisvandamál í ákveðnum aldursflokkum hér á landi hefur verulega dregið úr neyslu fíkniefna meðal ungs fólks það er þróun sem er afar jákvæð það er ekki þróun sem hefur horfið af sjálfu sér hún er árangur þrotlauss starfs sem hér hefur verið unnið starfs sem hefur verið unnið með víðtæku samstarfi þeirra sem vinna með börnum og ungmennum hér bera íslendingar verið leiðandi og sýnt að hægt er að ná árangri í forvarnastarfi með markvissri stefnu og þrautseigju ég lít svo á að þarna hafi náðst stórkostlegur árangur í heilbrigðismálum árangur sem hægt er að draga lærdóm af og yfirfæra á önnur svið ég mun sem ráðherra heilbrigðismála gera það eitt af mínum meginverkefnum að setja forvarnastarf á öllum sviðum í forgrunninn í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er einmitt lögð stóraukin áhersla á forvarnir á öllum sviðum við höfum sett okkur það markmið að stuðla að heilbrigðari lífsháttum við stefnum að því að bæta hag og heilsu allra íslendinga við höfum jafnframt ákveðið að setja tvo hópa í forgang annars vegar börn og ungmenni og hins vegar eldri borgara á þessu sumarþingi verður sá tónn sleginn mér er það mikil ánægja að leggja fram frumvarp sem gerir þeim sem eldri eru kleift að auka atvinnutekjur sínar án þess að bætur skerðist það er sannfæring mín að eldri borgarar þessa lands reynsla þeirra og þekking sé einhver mikilvægasta auðlind okkar samfélags þessa auðlind verður að virkja og frumvarpið er liður í þeirri viðleitni einnig verður það eitt af okkar verkefnum á haustþingi að ríkissjóður tryggi lífeyrisþegum tuttugu og fimm þúsund krónur á mánuði að lágmarki frá lífeyrissjóði undirbúningur að þeirri breytingu er hafinn en ekki tókst að ljúka honum fyrir þetta þing við munum einnig á þessu sumarþingi ræða aðgerðaáætlun vegna málefna barna og ungmenna ein af meginstoðum þeirrar áætlunar er að bæta svo um munar stöðu þeirra barna sem eiga við geðraskanir frávikshegðun og vímuefnavanda að stríða góðir íslendingar breyttir tímar kalla á nýjar lausnir við verðum á hverjum tíma að nálgast viðfangsefnin með opnum hug við þurfum að hafa það að leiðarljósi að finna lausnir ein nýtast best fólkinu í landinu ég mun sem ráðherra heilbrigðismála leitast við að ná sem víðtækastri sátt um þennan mikilvæga málaflokk við erum í grundvallaratriðum sammála um meginmarkmiðin við viljum framsækna heilbrigðisþjónustu sem við getum haldið sem við getum haldið áfram að